Monsieur le Président, je m'étais résigné à être un peu oublié, comme mes collègues non inscrits, dont je suis certainement l'expression en vous adressant les félicitations qui vont à votre personne, mais un peu moins, il faut le dire, au mode d'élection qui a été le vôtre puisque votre élection triomphale est en quelque sorte le résultat d'un accord entre les deux groupes principaux de cette Assemblée qui s'opposent de façon quelque peu artificielle le temps d'une élection et qui, ensuite, cogèrent le Parlement pendant cinq ans. Monsieur le Président, je souhaite que vous dominiez votre victoire, que vous ne soyez pas l'esclave de ces deux groupes principaux, que vous sachiez défendre les droits des minorités et, en particulier, des dissidents que nous sommes, de ceux qui s'inquiètent des effets de la globalisation de l'économie sur leur identité, du brassage universel des personnes, des marchandises, des capitaux, qui ne croient pas que cela soit nécessairement source de bienfaits et qui réprouvent l'augmentation indéfinie des compétences de l'Union européenne par rapport à leur liberté nationale.

Nous espérons que vous protégerez les droits des dissidents et, en particulier, que vous vous attacherez au respect de ce règlement qui ne doit pas être systématiquement modifié dès lors que l'on s'aperçoit qu'il peut profiter à ceux qui sont, je le crois, les vrais défenseurs des libertés des nations européennes.